Monsieur le Commissaire, nous disons tous la même chose et c'est bien naturel. Au fond, si les terroristes ont frappé la Tunisie à deux reprises en trois mois au musée du Bardo et à Sousse c'est parce que la jeune démocratie tunisienne se porte bien et que la transition démocratique se déroule bien.

Nous devons être présents sur le plan de la sécurité, vous l'avez dit, sur le plan de la gestion, par exemple, et du contrôle des frontières avec la Libye.

C'est très important que cela se fasse au profit de la Tunisie, en préservant des secteurs qui sont vitaux pour elle, comme certains secteurs des services ou de l'agriculture.

Elle doit être du côté de la Tunisie et des Tunisiens.